De gezondheidseffecten van fosfaten worden momenteel door het Europees agentschap voor voedselveiligheid geëvalueerd en de resultaten worden eind 2018 verwacht. Het is dan ook logisch dit EFSA rapport af te wachten alvorens te beslissen over bijkomende uitzonderingen voor het gebruik van fosfaten in voeding.

Fosfaten kunnen dankzij hun waterbindend vermogen immers het gewicht van vlees verhogen en er wordt daarover geen informatie gegeven via een productetiket.

Dit is niet alleen belangrijk uit gezondheidsoverwegingen, maar ook voor een efficiënt gebruik van de schaarse grondstof die fosfaat is.